Señor Presidente, como bien sabemos, el deterioro sobre el terreno en Oriente Próximo es total. Cada vez estamos más lejos de la solución que buscamos, la única solución posible dos Estados en la región. Y, por eso, es imprescindible que se ocupen de esta tarea la Unión Europea y la comunidad internacional, haciendo dos cosas primero, aumentando el precio que paga Israel por mantener el statu quo un statu quo que va acompañado de una ocupación que dura más de cincuenta años, asentamientos ilegales, un muro que es una vergüenza para todos, el bloqueo de Gaza, check points